Politica de investiții a statelor membre trebuie armonizată la nivel european, ca parte a politicii comerciale comune. Statele membre ar trebui să se asigure că tratatele bilaterale de investiții sunt compatibile cu politicile de dezvoltare ale Uniunii. Comisia trebuie să înlocuiască treptat acordurile existente cu unele noi, care să ofere un sistem optim de protecție a investițiilor. Datorită caracterului riscant al investițiilor străine directe, este necesară garantarea unui nivel ridicat de securitate juridică în perioada de tranziție. În acest sens, salut abordarea Comisiei și a raportorului bazată pe coexistență. Este esențial ca tratatele bilaterale să rămână în vigoare, iar statele membre să poată finaliza sau deschide noi negocieri. În final, susțin stabilirea unui calendar având termen limită pentru tranziția de la tratatele bilaterale ale statelor membre la cele internaționale ale UE.